Señor Presidente, mi Grupo valora muy positivamente la próxima reunión del Consejo en Ginebra, pero lamentamos que en el mandato del Parlamento no se hayan introducido tres temas, muy importantes, que tienen que ver con la política exterior y con la propia realidad de la Unión Europea.

2010. Tampoco aparece la ocupación turca del norte de la República de Chipre, con una política de colonización inaceptable que atenta contra la integridad turcochipriota del norte de la isla.

Yo creo que es muy importante que el Parlamento Europeo, en línea con sus propias resoluciones, recoja temas como el Sáhara Occidental y la situación en ese territorio no autónomo, con continuas violaciones de derechos humanos, así como la situación del norte de la República de Chipre y, finalmente, los vuelos de la CIA.